Gospodine predsjedavajući, s obzirom da je kvalitetna prometna povezanost strateški cilj svih europskih regija želim upozoriti na nedavno objavljeni nacrt smjernica za državne potpore zračnim lukama i avioprijevoznicima koje bi trebale stupiti na snagu početkom iduće godine. U njima Europska komisija predlaže znatnu izmjenu dosadašnje dinamike ulaganja u avioinfrastrukturu. Pritom se šalju signali da investicije u zračnu infrastrukturu u ovom trenutku nisu najpoželjnije. Neke od izmjena predloženih smjernica su kategorizacija zračnih luka isključivo prema broju putnika koji njima prolaze. Takva klasifikacija zanemaruje specifičnosti vezane uz na primjer njihove postojeće prometne veze ili zemljopisnu izoliranost. Smjernice također zanemaruju ukupnu razvojnu i socijalnu korist koju zračne luke donose regijama. U hrvatskom slučaju to se primarno odnosi na zračne luke na otocima ili na Zračnu luku Dubrovnik koja povezuje jedini ekstrateritorijalni kopneni dio cijele Europske unije gdje su okolnosti bitno drugačije od onih u središnjem dijelu kontinenta.